Implementarea integrală a Directivei privind serviciile joacă un rol esențial în menținerea competitivității UE pe plan mondial. În același timp, o piață unică a serviciilor cu adevărat integrată va contribui la stimularea creșterii economice. Țin să precizez că serviciile sunt responsabile pentru mai mult de două treimi din PIB ul și locurile de muncă la nivel european. Este necesar ca UE să încurajeze statele membre pentru a identifica și înlătura lacunele legislative care ar putea constitui obstacole nejustificate în calea bunei funcționări a pieței serviciilor. În România, de exemplu, vor fi efectuate teste de performanță în sectoarele turismului, afacerilor și construcțiilor. Totodată, punctul de contact unic electronic vizează facilitarea accesului la informații privind intrarea pe piața serviciilor din România.